Valóban vannak az Európai Unió gazdaságát illetően biztató jelek.

Azonban ez semmiféleképpen nem jelentheti azt, tisztelt biztos úr, hogy elbízhatja magát a Bizottság, sőt meggyőződésem, hogy éppen ez a helyzet alkalmas arra, hogy értékeljük, hogy az eddigi eredmények az Önök válságkezelő munkájának az eredményei e, vagy elismerik azt, hogy legalább olyan fontosak a tagállami törekvések, a tagállami önálló munkák,

Úgy gondolom, hogy ennek is itt lenne az ideje. Ami az ET csúcsot illeti, valóban három nagyon fontos téma van a csúcs napirendjén, azonban nulladik pontként egyetértek az előttem szólókkal célszerű, nagyon fontos, hogy Ukrajnát is megemlítsük, szolidaritást vállalva azokkal a tüntetőkkel, akik éppen az Európához, Európai Unióhoz szeretnének tartozni, a mi értékeinket szeretnék

Ami a csúcsnak a védelmi típusú napirendjét illeti, azt gondolom, hogy a mi hatáskörünk addig ér, ameddig a novemberi plenáris ülésen a témához kapcsolódó jelentés megengedi. Abban megfogalmaztuk, hogy a belső piac széttöredezettségét, az átlapolásokat, a szétdaraboltságot mindenféleképpen szüntessük meg, és növeljük a hatékonyságot. Túl sok pénzt fordítunk az Európai Unió belső piacán a biztonság és védelem területére ahhoz, hogy ettől el tudnánk tekinteni.

Ami a GMO ra vonatkozik, csak megerősíteni tudom azokat a törekvéseket. Tekintsük újra, vizsgáljuk meg az európai szemeszter keretében tett eddigi erőfeszítéseket. Tanuljon a Bizottság abból, hogy az országspecifikus ajánlások tekintetében tett megfogalmazások mintegy 10 a megy teljesülésbe.